störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um ástæðu breta fyrir að beita hryðjuverkalögum á íslendinga málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hæstvirts utanríkisráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa